care și au

În condițiile în care 84 din speciile de plante și 76 din producția alimentară din Europa depind de polenizarea efectuată de albine, avem dimensiunea exactă a importanței acestui sector, nu doar pentru agricultură, ci pentru întreaga lume. În acest context, apreciez că trebuie atinse următoarele obiective. Unu continuarea sprijinului financiar al acestui sector și creșterea cuantumului acestuia după 2020. Promovarea și susținerea cultivării unor plante melifere care să beneficieze de un sprijin consistent, la fel ca plantele proteice. Combaterea eficientă a importurilor de miere din țările în care folosirea antibioticelor nu este reglementată, precum și a mierii contrafăcute. De asemenea, se impune intensificarea activităților de inovare și cercetare în vederea identificării unor pesticide care să asigure o agricultură sustenabilă, dar și protejarea eficientă a sectorului apicol. În cele din urmă, consider că statele membre trebuie să înțeleagă nevoia de a sprijini și de a încuraja formele asociative din acest sector, astfel încât apicultorii, prin eforturi comune, să își creeze propriile capacități de producție, de ambalare și de desfacere, dar în același timp, să se reducă povara administrativă aferentă acestor activități. Să nu uităm că, salvând albinele, salvăm omenirea.